bækur sem seldar eru á geisladiskum og landakort efni þess er það að við ætlumst til flutningsmenn að þessir gripir færist í neðra þrep virðisaukaskattsins sjö prósentin í stað þess að vera í efra þrepi sem nú eru um tuttugu og fimm prósent þetta frumvarp hefur áður verið flutt hér á þinginu og komst þá til nefndar og fékk þar ágætar umsagnir og góða afgreiðslu hjá nefndinni þá flutti það auk mín háttvirtir þingmenn helgi hjörvar en síðan hefur fjölgað verulega í hópnum þar eru nú að auki einir háttvirtir þingmenn margrét tryggvadóttir sigurður kári kristjánsson eygló harðardóttir pétur h blöndal þráinn bertelsson jónína rós guðmundsdóttir sigmundur ernir rúnarsson og sigríður ingibjörg ingadóttir samtals átta þingmenn úr öllum þingflokkum sem hér eiga sæti á þinginu vefbók ef menn þekkja það ekki er bókartexti sem lesendur kaupa sér aðgang að á vefnum eða hlaða niður af öðru vefsetri inn á tölvuna sína en rafbók er aftur bókartexti sem lesendur hlaða inn í venjulegar tölvur síma eða sérstakar lestölvur sem er hentugast sem eru sérstök tæki svipuð tónhlöðunni eða æpoddinum og gefa kost á lesa bókina á skjá með ákaflega þægilegu móti við þekkjum þegar á íslenskum markaði geisladisksbækur og vefbækur einkum orðabækur og handbækur og kennslugögn en við þekkjum ekki vel rafbækurnar þótt notkun þeirra aukist mjög utan landamæranna því mætti halda fram að fyrsta rafbókin hafi þó verið gefin út fyrir

stóð að þeirri útgáfu nýlega hefur komið út skáldsagan zen og listin útlend skáldsaga í þýðingu sigurðar a magnússonar sérstaklega má minnast á það að í janúar á þessu ári hófst rekstur eða starfsemi vefsetursins lestu punktur is með því að katrín jakobsdóttir menntamálaráðherra og menningarmálaráðherra tók við eða opnaði held ég það setur en þar geta áskrifendur fengið aðgang að rafbókum og hlaðið þeim niður í lestölvur ef þeir eiga þær menn vita auðvitað ekki enn þá við erum á þröskuldi nýrra tíma í þessu vitum auðvitað ekki enn þá hvað gerist í þessu sumir ætla eins og alltaf þegar ný tækni kemur á þessu sviði að hún slái út allt það sem áður gerðist með þeim hætti hefur bókin verið hin prentaða bók frá tíma gutenbergs verið slegin niður nokkrum sinnum en alltaf risið upp aftur og er enn til og líður hreint ágætlega hinir nýju miðlar bætast við en taka yfirleitt ekki við af þeim sem fyrir eru en helga sér oft sérstök svið annað hvort efnisleg eða tæknileg eins og við vitum mig grunar að rafbækurnar og vefbækurnar verði hugsanlega nytsamastar sem handbækur við uppflettingu í handbækur og það er merkilegt að við höfum fengið skýrslu um þessa hluti eða part af þeim að minnsta kosti sem unnin var fyrir menntamálaráðuneytið tvö þúsund og tíu í fyrra sumsé og heitir kostir og gallar e bókavæðingar í íslenska skólakerfinu skýrsluhöfundarnir segja þar í lokaorðum að ef ekkert verði gert af hálfu stjórnvalda til að auka hlut stafræns námsefnis í skólum sé með leyfi forseta ljóst að ísland verður eftirbátur svið nýtækni í námsefnisgerð og námsefnisdreifingu þeir segja meira í lykilniðurstöðum sínum í upphafi skýrslunnar segja þeir meðal annars þetta með leyfi forseta við getum valið hvar í þróuninni við viljum vera við getum valið hvar í þróuninni við viljum vera fremst í miðjunni og við getum valið að reka lestina segja höfundarnir þeir halda áfram með því að skipa okkur í hóp frumherja nýtum við kosti framþróunarinnar fyrr það ljóst að allar lausnir þarf að laga að íslenskum aðstæðum íslenskar lausnir

kostnaður við breytingar er inntur af hendi með íslenskum krónum en sparnaðurinn í gjaldeyri þess vegna höfum við allt að vinna við að skipa okkur í hóp brautryðjenda svo mörg voru þau orð í ágætri og fróðlegri skýrslu um hugsanlega e bókavæðingu í íslenska skólakerfinu þar sem rafbækur einkum taki við af pappírsbókum og nemendur gangi þá um fyrst og fremst með lestölvuna sína en ekki fulla skólatösku af bókum um breytingarnar sem í þessu frumvarpi felast eiga að öðru leyti við öll sömu rök og um lægri virðisaukaskatt af sölu prentaðra bóka hljóðbóka og hljómdiska bæði menningarleg rök og rök af sanngirnistoga og samkeppnistoga um staðkvæmdarvörur í frumvarpinu er meðal annars þó það sé ekki spurning um rafbækur eða vefbækur lagt til að jöfnuð verði staða landakorta sem fá einn toll ef þau eru kort og annan toll ef þau eru bækur það sama á auðvitað að gilda um bækur hvort sem þær eru í pappír eða á tölvuskjá tekjutap ríkissjóðs af þessum breytingum það er hægt að halda langar ræður og hafa uppi ýmsa spádóma um það efni flutningsmenn telja að það verði lítið og vinnist strax upp með aukinni sölu bóka og korta af öllu tagi eins og ég sagði áðan var þetta frumvarp flutt áður reyndar á tveimur þingum á síðara þinginu sem þetta var flutt hlaut frumvarpið bæði umræðu og umsagnir í efnahags og skattanefnd flestar umsagnirnar voru afar jákvæðar þar voru meðal annars forsvarsmenn forlagsins hagþenkis íslenskrar málnefndar landsbókasafnsins neytendasamtakanna rithöfundasambandsins skólavefjarins tónastöðvarinnar og frá einari erni benediktssyni tónlistar og athafnamanni og nú varaborgarfulltrúa í nokkrum af þessum umsögnum komu fram ágætar ábendingar um fleira menningarefni sem vert væri að hafa í lægri virðisaukaskattsflokki svo sem nótnabækur og tónlist til stafræns niðurhals þetta er sjálfsagt að skoða í umsögn ríkisskattstjóra voru ýmsar tæknilegar athugasemdir um álitamál sem umsegjandi taldi rétt að könnuð yrði nánar nefndin afgreiddi þetta mál ekki frá sér en ræddi efni þess í

á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi tekur meiri hluti hennar fram með leyfi forseta á fundum nefndarinnar hafi komið fram sá skilningur fjármálaráðuneytis og skattyfirvalda að endurskoða þurfi verklag við álagningu virðisaukaskatts á sölu vef og rafbóka hljóðbóka nótnabóka landabréfa og þess háttar þetta töldu áhugamenn um þetta mál nokkurn sigur þó frumvarpið yrði ekki samþykkt því hér væri farin í gang vinna í sjálfu hinu háa fjármálaráðuneyti en fyrr á því þingi sem nú er háð var fjármálaráðherra spurður hvað þessari endurskoðun liði með hundrað sjötugasta og fimmta máli og svaraði því til að eftir að hafa yfirfarið þetta verklag væri það mat hans og hans manna í ráðuneytinu að ekki stæðu sterk rök til að gera þarna breytingar á að svo komnu máli þó væri aldrei neitt endanlegt eða óumbreytanlegt í þessum efnum með þessu svari kom

efnahags og skattanefndar um að endurskoða þessa hluti þess vegna hlutum við að leggja málið fyrir löggjafarsamkomuna að nýju til rannsóknar og umræðu við flytjum frumvarpið óbreytt frá fyrra formi þótt ástæða væri til að taka tillit til ábendinga sem bárust í umsögnum og bendum nefndinni á það sem við þessu tekur ef allt gengur vel

sem hefur tiltekið númer og á aðallega við heimilistæki en ekki í sama tollflokki og tölvur það þýðir það að þessir gripir bera tuttugu og fimm prósent vörugjöld auk sjö og hálft prósent tolls alveg öfugt við tölvurnar þá er rétt að rifja upp að á sínum tíma í upphafi tölvualdar brugðust yfirvöld fjármálaráðuneytið undir stjórn ragnars arnalds sem þá var ráðherra bjuggu til hvata til tölvuvæðingar á íslandi með því að fella niður söluskatt af tölvum í tiltekinn tíma það er það fordæmi sem við bendum á vissulega er það rétt að bæði um virðisaukaskattinn og um tollana eru erlend fordæmi ekki sem æskilegust þá verður líka að taka fram að innan evrópusambandsins er nú mikil umræða um

við gætum tekið hér af skarið um þetta og tekið forustu í þessum efnum sem önnur ríki mundu væntanlega renna í okkar far það væri hægt að taka upp þessa skipan og breyta tollskrárnúmeri þessara gripa en skipta svo um aftur þegar útbreiðsla þeirra er orðin almenn eins og menn vildu samkvæmt því fordæmi sem ragnar arnalds stóð fyrir á sínum tíma sællar minningar lestölvu síðast þegar ég var hér var ég með eintak af lestölvu það fannst mér þá nett og tiltölulega þægilegt nú er ég kominn með nýjan grip sem er svona einfaldur og örþunnur í þessum grip eru hér eru átján síður tíu bækur á hverri síðu þar á meðal moby dick á ensku og stríð og friður eftir tolstoj á ensku líka hér eru ríkharður þrjú leikrit shakespeares á þýsku þau mundu öll komast hér fyrir í einu horninu á kubbum sem hér eru hér er ferðin að iðrum jarðar eftir jules

af tímariti máls og menningar sem ég veit ekki alveg af hverju á hér heima og af hverju er komið hér en hér hefur verið hlaðið niður svona er þetta svona allur þessi bókakostur kemst hér fyrir sem að öðru jöfnu mundi vera í bókaskáp sem væri svona hérumbil nokkurn veginn jafn umfangsmikill og þetta ræðupúlt það er auðvitað algjörlega augljóst hvaða nytsemd mundi verða af þessu í menntakerfinu það er nú verið að leggja niður bókasöfn á sjúkrahúsunum við getum ímyndað okkur hvað gæti komið þar í staðinn því þetta má einmitt lesa ágætlega í rúmi sem ekki er hægt að gera við allar hinar stóru bækur þannig bíður þessi litli hlutur upp á gríðarlega möguleika við eigum að vera í fararbroddi í tækni af þessu tagi sem til þess eru bæði samkeppnisleg rök en ekki síður menningarleg rök það sem við getum auðvitað lent í er það að íslendingar kynni sér þessa tækni með því að kaupa tölvurnar í útlöndum venji sig á að lesa þar bækur á ensku þar með fjarlægjumst við í menningarlegum efnum enn meira hinn íslenska kjarna heldur en orðið er

nú eru á þeim þess vegna selur enginn rafbækur vegna þess að lestölvuvæðingin fer hægt hér er sum sé hagur íslenskrar tungu og íslenskar menningar að veði ég sagði að lokum forseti sagði ég áðan að þær gætu nýst á marga vegu þessar tölvur og þessir gripir rafbækurnar og lestölvurnar það er skemmtilegt að segja frá því að þær geta líka frumrannsóknir benda til þess að þær geti

er hægt að stækka og minnka letur eins og hver maður vill og hafa lítið á síðunni eða á skjánum eða mikið ég hef í höndum umsögn frá guðbjörgu emilsdóttur sérkennara í lestri sem

þeir voru búnir að venja sig á að vera leiðinleg þeim fannst gott að hafa gráan skjá og það væri umfram venjulegu tölvurnar vegna þess að útbúnaðurinn bak við skjáinn er sérstaklega ætlaður lestri sem venjulegar tölvur eru ekki endilega enda þreytist maður fljótt að lesa langan texta í þeim það er hægt að stækka letrið sem er mikill kostur með því verður lítið á hverri blaðsíðu

en treysti því að nefndin taki málinu vel og afgreiði það frá sér ásamt þeirri þingsályktunartillögu um gjöld á lestölvum sem væntanlega fylgir